Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, notre impuissance collective à mettre un terme à la tragédie syrienne n'est pas seulement une tragédie morale vis à vis des centaines de milliers de victimes, c'est aussi un échec diplomatique qui assombrit considérablement toute perspective de stabilité dans le voisinage de l'Europe. C'est pourquoi aucun effort diplomatique ne doit être épargné pour contribuer à la recherche d'une solution. La stratégie que vous nous exposez est à bien des égards encore terriblement décalée par rapport à une réalité dont l'horreur ne semble pas connaître de limites. Au moins a t elle le mérite de rappeler quelques principes d'une solution. Des principes, rappelons le, déjà égrenés depuis cinq ans et qui, espérons le, arriveront un jour à maturité.

Le régime d'abord, qui joue depuis le début la politique du pire, mais qui a encore des appuis et une réalité, pas seulement à Moscou et à Téhéran. Des groupes djihadistes, qui prospèrent sur le chaos et sèment une terreur d'ampleur inédite. Des puissances régionales irresponsables pour lesquelles la Syrie n'est qu'un terrain de manœuvres pour leurs propres ambitions. Et des grandes puissances qui ne semblent pas mesurer combien leurs visions soi disant stratégiques sont en fait des petits calculs sordides à très court terme qui alimentent la crise et l'ont fait muter d'une guerre civile à une conflagration régionale durable. L'Europe n'est malheureusement pas encore un acteur clé du règlement de ce conflit. Il faudrait sans doute avoir une approche plus réaliste des rapports de force, des ambitions peut être plus modestes, mais en tout cas une volonté de tous les instants d'exercer toutes les influences possibles auprès de ceux qui ont une part du sort de la Syrie entre leurs mains. Nos leviers humanitaires, financiers et politiques, que vous avez rappelés, doivent être concentrés sur des objectifs atteignables.